De tijd dringt, want onschuldige bemanningsleden worden het slachtoffer van geweld, lopen onaanvaardbare risico's. Er zitten 450 tot 600 bemanningsleden vast.

Ik prijs de onderlinge samenwerking van Europa voor de inzet van Europese marineschepen in de Atalanta missie, maar wij moeten meer doen, meer werk maken van effectieve bestrijding van piraterij.